No solo somos los diputados españoles, sino que también hay otros, de otros Estados miembros, quienes cuestionamos, por un lado, la legalidad de la cooperación reforzada como instrumento jurídico apropiado en este caso y denunciamos, por otro lado, la ignorancia de la regla de la unanimidad, que debe ser aplicada a todas las cuestiones relacionadas

Pero, si he pedido la palabra, señora Presidenta, es para llamar la atención de la Cámara sobre el dictamen que hoy ha hecho público el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que declara contrario a los Tratados el sistema jurisdiccional de una patente comunitaria tal como está planteado ahora.